Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Presidente Juncker, è stato evocato stamattina da più parti l'intervento che la Premier May ha tenuto nella mia città, Firenze, qualche giorno fa mi lasci dire che nel discorso di Theresa May, a Firenze, di bello c'era solo Firenze e nessuna rassicurazione, almeno su alcuni punti importanti. Primo abbiamo sempre affermato che al rispetto degli accordi del Venerdì Santo debba corrispondere l'integrità del mercato unico e l'Unione doganale, evitando che si creino varchi, dai quali possano arrivare in Europa merci prive di alcun controllo, capaci di eludere i dazi doganali all'entrata in secondo luogo, credo inoltre, che davanti alla richiesta, da parte del governo inglese di un periodo transitorio, l'Unione europea debba, sicuramente dimostrarsi disponibile. Ma un periodo di transizione non è un periodo senza regole e dovrà basarsi sull'insieme delle attuali norme dell'Unione europea, incluso il rispetto delle quattro libertà fondamentali. Duemila anni fa, Seneca scrisse che non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Il tempo scorre e noi e penso con noi anche i cittadini inglesi vorremmo sapere qual è la rotta che la signora May vuole seguire.